Ja uprzedziłem sekretariat o tym, że chciałbym zgłosić ustną poprawkę polegającą na wykreśleniu art.

Przeszedł taki przegląd 15 marca 2011 r. w Brukseli z udziałem specjalistów z Austrii, Francji, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Audyt etyczny dotyczący działania tego projektu wypadł pozytywnie i to jest potwierdzone. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z etycznymi aspektami tego projektu. Etyczne aspekty sprawozdania są ciągle monitorowane przez Komisję Europejską od samego początku. Chcę to podkreślić i poprosić Wysoką Izbę o rozwagę, by nie znalazły się w naszym sprawozdaniu informacje, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jest to bardzo ważny naukowy, badawczy projekt prowadzony przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie i szereg europejskich instytucji badawczych i uczelni.